Signora Presidente, onorevoli colleghi, l'Unione europea è il maggior contributore delle politiche di sviluppo e deve essere più protagonista con una sola voce, si è detto. Per questo occorre fare un coordinamento forte delle politiche nazionali perché oggi gli Stati azzerano i bilanci, ma vogliono mantenere le loro aree di influenza autonome anche commerciali e così non va. Alcuni punti importanti che voglio sottolineare il primo, Signor Commissario, occorre da parte dell'Europa far nascere quadri giuridici internazionali per garantire alcune transazioni fondamentali. Noi lottiamo per la lotta al cibo, la lotta all'acqua, l'energia, ma se non facciamo un quadro di regole trasparenti e chiare ed eque contro l'accaparramento delle terre lotteremo invano. Occorre coinvolgere la società civile è stato detto, quella non statale locale, e decidiamo con loro cosa fare e non chiusi nelle nostre stanze per progetti duraturi. Sulle donne, sono importanti i loro diritti e tra questi io auspico che entri nei nostri documenti anche il diritto alla maternità sicura, assistita, serena, e penso che le donne debbano essere anche protagoniste dei progetti. Investiamo sulle donne, su progetti realizzati da cooperative di donne, perché con le donne si può fare il cambiamento.